í framhaldi af framsögu fjármála og efnahagsráðherra og á morgun föstudag munu fara fram umræður um málaflokka einstakra ráðherra fjármála og efnahagsráðherra hefur allt að þrjátíu mínútur til framsögu nú í upphafi og talsmenn allra þingflokka hafa fimmtán mínútur hver aðrir þingmenn úr fjárlaganefnd hafa tíu mínútur hver og allir aðrir þingmenn hafa fimm mínútur hver á morgun munu fagráðherrar taka þátt í umræðunni og í lok hennar mun fjármála og efnahagsráðherra taka til